Désormais, des menaces pèsent d'ici Noël, selon les informations dont je dispose sur 150 journalistes en Turquie, dont les principaux journalistes de télévision et de radio ainsi que du plus grand quotidien national.